Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani kolegi. Moram reči, da sem zelo pozorno poslušal to razpravo in mislim, da je dobrodošla, na seji državnega zbora, ne glede na to, da so nekateri razpravljavci poskušali na vse kriplje zaščititi, tistega, ki je odgovoren za stanje in situacijo, ko govorimo o reorganizaciji centrov za socialno delo. Jaz mislim, da tukaj ni vprašanje, posamezne politične stranke, temveč je vprašanje ljudi, ki so bili na teh pozicijah in, bili odgovorni za vodenje tega projekta. Ta projekt je, po moji oceni in po oceni poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, bil voden neprimerno, zelo slabo, niso bili znani, vsi tisti tiste podrobnosti, ki bi jih morali prej, prej preprečiti, ko so o se odločili, da ta sistem spustijo v življenje. To se ni zgodilo in potem smo pač prišli do posledic, s katerimi se srečujemo sedaj, s katerimi so se srečevali tisti, ki so potrebovali odločbe za otroški dodatek in tako dalje in tako dalje, ne bom, še posebej enkrat razlagal. To ni trajalo samo po sebi, to je trajalo več kot šest mesecev, to je skrajno nedopustno in nesprejemljivo. In posledica je bila, to je bila posledica reorganizacije centrov za socialno delo. Danes je bilo veliko besed izrečenih, da, je, v ospredju obračun z nekom. Jaz mislim, da je to izjemno nekorektno in izjemno, ne, ne, nepravično in ne ne ne netočno, netočna trditev. Dejstvo je, da gre danes tukaj zato, da imamo posledice slabo vodenega, torej, odločitve, torej reorganizacije, in jasno je, da je treba enkrat v tej državi že vzpostaviti način, da če je nekdo nekaj naredil slabo, zato bil dobro plačan, ga ne moreš nagraditi, ampak mora za to odgovarjati, mora odgovarjati kot politično in mora odgovarjati tudi materialno, ker če tega ne bomo storili, potem se bo v tej naši družbi še v naprej tudi v prihodnje dogajalo, kar, to, kar se zdaj veliko v veliko primerih dogaja, da nihče za nič ne odgovarja. In potem je logično, da tudi se nihče za nič ne sekira, ker upravlja, z državnim denarjem. Če bi to bilo z njegovo njegovo denarnico in če bi z njegovo denarnico na tak način se lotil projekta, kot se je tu ministrica lotila tega projekta, verjemite mi, da tega v življenju ne bi naredili, ker drugače bi mogel plačati iz svojega žepa. Enostavno je pa to delati z družbenim državnim denarjem. In to je tisto, kar se mi zdi pomembno, in to je tisto, na kar je treba opozoriti. Jaz sem tudi prepričan, da, si tisti, ki poznamo delovanje vsaj do neke točke centrov za socialno delo, saj sem sam govoril z veliko tudi direktorji iz po po celotni Sloveniji, in ko je bil čas, ko se je pripravljala ta reorganizacija, direktorji niso bili slišani, niso bili slišani strokovni delavci na področju sociale in še marsikdo ni bil slišan, ki so opozarjali ministrico: Prosimo vas, ne pojdite tako hitrsko s tem projektom naprej, ker enostavno nimamo ustvarjene osnovne podlage, tiste, ki so potrebne za to, da lahko ta projekt normalno zaživi." In se je pokazalo in dokazalo, da so imeli prav. In danes poskušam, da nekdo, ne vem, s takimi manipulacijami, s takimi raznimi, s besednimi vložki poskuša to razvrednotiti, da da to pa ni res, potem laže sam sebi, laže tistim ljudem, ki danes gledajo ta državni zbor. In verjemite mi, da to, razpravo danes gleda večina tistih, ki so zaposleni v centrih za socialno delo, sem prepričan, da tudi marsikateri, če že ne more gledati pa posluša, marsikateri direktor centrov za socialno delo. Jaz moram reči, da ena svetla točka v celi tej zgodbi je sedanja ministrica in tudi jaz jo moram osebno pohvaliti, da je naredila kar nekaj nekaj, pomembnih premikov v smeri, da bi ta sistem lahko začel normalno funkcionirati, pa ni članica, stranke SDS, ampak je človek, ki, s svojim delom dokazuje, da dela dobro, pošteno in odgovorno, in to zelo cenim tudi jaz osebno. To, kar sem že, do sedaj povedal, mislim, da je jasno, in po vsem tem, kar smo poslušali vse tiste, ki smo poskušali objektivno pa pošteno opozoriti na napake, ki so bile storjene do tega trenutka, da, je dovolj povedanega, da vemo, da je ta sistem bil slabo pripravljen in da ni da še ne funkcionira tako, kot bi, moral. Bom pa jaz seveda še poskušal z nekimi, številkami in tudi, pogodbami, ki so bile sklenjene za, sodelovanje nekaterih agencij v zvezi z uresničevanjem tega cilja, o katerem danes govorimo, jih bom jih bom par navedel tudi s številkami, pa bo morda nekateremu, ki sedi danes tukaj v tej dvorani, malo bolj jasno, na kaj opozarjamo v Slovenski demokratski stranki, in če gre za takšen način, porabo davkoplačevalskega denarja, potem je jasno, da ta sistem ni mogel nikoli zaživeti. Bom navedel nekaj stvari in tudi dokazal. Imam tukaj v rokah dokument, predmet pogodbe, sklenjene z izvajalcem A. T. Kearney dne devetnajstega desetega šestnajst, je bila izvedba storitev projektnega vodenja in pri projektu prestrukturiranja centrov za socialno delo Republike Slovenije, v nadaljevanju CSD, ter storitev priprave in izvedbe komunikacijske strategije v podporo organizacije centrov za socialno delo za notranje in zunanje deležnike v skladu z razpisno dokumentacijo. Družba A. T. Kearney je bila s podporo pri vodenju projekta zadolžena za to, da je projektno skupino vodila ter usmerjala in na podlagi svojih izkušenj opozarjala na kritične dejavnike uspešnosti, na morebitne odmike, izvajanja aktivnosti od načrta reorganizacije in potrebno prilagoditve. Družba Pristop je prav tako v enem delu nudila podporo pri, vodenju projekta, poleg tega pa skrbela za to, da je projektna skupina, pravočasno in s pravimi sporočili nagovarjala vse relevantne deležnike o zaposlovanju iz strokovne javnosti do ločevalcev nevladnih organizacij in medijev. Prav tako so, ministrstvu, prav tako so ministrstvo opozarjali, na kakšen način aktivno vključevati posamezne deležnike v v različnih fazah projekta za, dosego zastavljenih ciljev. Zdaj bom pa potem, prešel na na, na na cifre. No, torej, poglejte, mi imamo na ministrstvu ekipo ljudi, ki bi moralo to reorganizacijo voditi. To je moja ocena. Sem prepričan, da jih je zaposlenih dovolj in tukaj piše noter, da je ta družba, s to pogodbo zavezana za to, da je vodila, da je projektno skupino vodila in usmerjala. Se pravi, ta družba je bila tista, ki je, projektno skupino, ki jo je ustanovila ministrstvo, vodila, in in, in usmerjala. Ja, jaz ne vem, zakaj mi potrebujemo potem ministrstvo za socialno delo, ljudje, ki so tam zaposleni in super plačani? Zakaj potrebujemo potem ljudi, če rabimo te zunanje sodelavce, ki nam praktično držijo vse, v rokah in delajo to, kar oni mislijo, da je prav? In poglejte, zakaj to govorim? za seveda to delo je ta, agencija, prejela - samo malo - sredstva v višini tristo štirideset tisoč nula triinštirideset cela petintrideset evra. In mi zdaj govorimo, da je ta cela organizacija, in vse to, kar je bilo storjeno, bilo zelo slabo izpeljano in tako dalje. In kar je tisto, kar je tukaj pa nesprejemljivo, je pa to, da pa je leta dva sedemnajst ta agencija prejela na račun sto enainosemdeset tisoč dvesto devetindevetdeset cela petinšestdeset evra, in še leto dva osemnajst sto oseminpetdeset tisoč sedemsto triindvajset cela sedemdeset evra, torej na svoj račun. Se pravi, agencija, ki ni opravila svojega dela, ji je ministrstvo v celoti izplačalo ta znesek. In zdaj poglejte, nadalje, kar je meni absolutno nesprejemljivo, in mislim, da marsikateri poslanec bo tukaj mogel zastriči z očmi, ko bo slišal tudi ta podatek, ne Zaračunano je bilo tisoč šeststo triinosemdeset ur za vodenje in tisoč tristo štiri cela petinsedemdeset ure za komunikacijo. In urna postavka, ko ti dve cifri sešteješ, deliš s, številom dva tisoč, devetsto sedeminosemdeset cela petinsedemdeset ur dobiš, da je ena ura bila ovrednotena na na sto trinajst evrov. Spoštovane kolegice in kolegi, če to gospod, predsednik vlade, ta dokument vzame v svoje roke in to prebere, se mu mora ne samo zmešati, takoj jo mora odstaviti, ker tukaj zadeva resnično ne vzdrži nobene realne presoje. Da si ti lahko predstavljaš, da je recimo z z za samo za za za vodenje bilo porabljenih dvesto deset dni po osem ur. Dvesto deset dni, polnih dvesto polnih dvesto deset, polnih, dni z za za osem ur. In prav tako za za, vodenje, oziroma za za komunikacijo, pa sto triinšestdeset dni plačanih po osem ur za sto trinajst evrov na uro. Mislim pa, da da to pa resnično presega vse meje in tu se je državni zbor in poslanke in poslanci pa resnično, potem ne moremo več, gledati to zadevo, s strani in še zagovarjati gospo Anjo Kopač Mrak, ki je tista, ki je vodila ministrstvo v tem času. Spoštovani kolegice in kolegi na SD-ju, ste to pogledali? Imate to pogodbo? Ste jo prebrali? Ste se kdaj vprašali? Za en tak projekt tisoč šeststo triinosemdeset ur za vodenje in tisoč tristo štiri ure za komunikacijo. Pa vi veste sploh, kaj to pomeni? Pa to je direktno norčevanje iz nas! Direktno norčevanje iz sredstev davkoplačevalcev, iz tistega ubogega naroda, ki mora to vse plačati. In spoštovane kolegice in kolegi, še nekaj vam bom pokazal. Ko je ko je se, usedla v v v na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve Anja Kopač Mrak, je za samo za Pristop bilo porabljenih štiristo dvajset tisoč tristo enainštirideset evrov in poglejte si - tukaj kažem dokument. Poglejte si, vse do tistega trenutka, od se pravi, dva devet, dva deset, dva enajst, dva dvanajst, dva trinajst, dva štirinajst, nobenega sodelovanja s Pristopom, ko je pa vzela to zgerodbo zgodbo v roke gospa Anja Kopač, pa imate dva petnajst, dva šestnajst, dva sedemnajst in dva osemnajst pol milijona evrov za agencijo Pristop. Zdaj pa mi vi povejte, je to normalno? A se vam to zdi normalno? Pa vzemite tole pa tisto skupaj, smo sem prišel do do enega izračuna - za, se pravi, dva šestnajst, dva sedemnajst in, dva osemnajst je bilo skupno za takšno in drugačno sodelovanje s temi s temi, s temi agencijami porabljenega sedemsto šestindvajset tisoč petsto devetdeset cela enainsedemdeset evra. Pa če je to normalno pri bogu svetem, no, potem pa jaz ne vem, kaj se dogaja na tem svetu. In to pomeni tisoč dvesto deset, minimalnih plač ali pa tisoč štiristo triinpetdeset pokojnin po petsto evrov. To je nekdo porabil samo za to, da je sklepal neke zgodbe v v v ozadju in mešetaril, to sem prepričan, tu pa več, glejte, mislim, da ne gre za hec. Tukaj, v vsakomur, ki te, podatke, gleda, o njih razmišlja, ugotavlja, da tukaj mora se nekaj v ozadju dogajati. Kako bi lahko ena agencija Pristop dobila toliko denarja in ta druga, o kateri sem prej govoril, pa še ne bom enkrat ponavljal, to je A. T. Kearney ne, ne pa dobila tristo štirideset tisoč z evrov za en tak projekt. Se pravi, tukaj nekaj v ozadju smrdi in to mi reče kdo kar hoče, tu ga verjetno ni v parlamentu, da bi zdajle si upal trditi, da to ni res. Zato spoštovana gospa ministrica, vam bom postavil določena vprašanja, na katera danes ne boste morda ne boste mogli odgovoriti, pričakujem pa v, mesecu dni tako kot pač, obstaja rok, za torej obstaja rok za za odgovor na pisna poslanska vprašanja, vam bom postavil ena vprašanja, pa želim na njih odgovor. Prvič, kaj konkretno je bilo narejeno za ta denar? Konkretno, kar je bilo narejeno za ta denar. Drugič, ali je bila ministrica zadovoljna z usmerjanjem in vodenjem projektne skupine s strani A. T., Kearney tega projekta, kljub temu, da je projekt katastrofa? Tretjič, s kakšnimi referencami je bil izbran izvajalec A. T Kearney? Ali je bil javni razpis in ali se je prijavilo več ponudnikov in ali lahko zagotovite, da razpis ni bil prirejen točno določenemu ponudniku? In pa še četrtič. Kolikšna je cena celotnega projekta do tega trenutka? Govorimo o reorganizaciji centrov za socialno delo? Torej jaz sem prepričan, spoštovane kolegice in kolegi, zakaj sem jaz v stališču poslanske skupine povedal, da gospa Anja Kopač Mrak mora za to prevzeti odgovornost, ne samo politično, tudi materialno. In jaz sem prepričan, da je gospod Šarec, ko je sestavljal to vlado, bil seznanjen z marsikatero zgodbo okrog tega, še posebej o delovanju, sistema, torej Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in invalide - je bil seznanjen in enostavno ne morem razumeti, da je takega človeka postavil, v svoj kabinet in tukaj potem se jasno vzpostavlja vprašanje, ali gre samo za to, da obdržijo, da, da ta koalicija obdrži vlado za vsako ceno, ne glede na to, kar morajo za to plačati ljudje. In če se nič ne bo zgodilo, se pravi, če Anje Kopač Mrak ne bo razrešil, potem je nam vsem skupaj jasno, kakšni so cilji te koalicije in te vlade in to je tisto, kar jaz mislim, da bi nas mogalo moralo vse skupaj skrbeti in nadkoalicijsko, Levico in vse ostale, ki ste v koaliciji. Jaz mislim, da je dovolj dokumentov in argumentov, da bi lahko na koncu ugotovimo, da je trebno je potrebno ukrepati. In seveda, gospa ministrica, pričakujem tudi revizijo tega postopka, revizijo tega postopka, vse resnično do do do tistih, pikic in tako dalje, ker, če ne drugače, bomo pač to predali če organi tisti, ki bi morali te zadeve, na te zadeve odreagirati, niso bili do tega trenutka seznanjeni, jaz mislim, da so danes slišali to mojo razpravo v državnem zboru, sicer bom pač jaz to ukrepal potem po tisti poti kot mislim, da je to mogoče. Ta zadeva mora dobiti epilog, ker jih je takih veliko v naši družbi. Zdaj, nekaj smo jih že odkrili, jaz mislim, da je pa ta isto ena izmed tistih, ki, namiguje na na korupcijo - na korupcijo, v ozadju, prijateljskih zvez in tako dalje, ker sicer si tega človek ne bi mogel predstavljati. Še posebej ne, ko sem pokazal vam, to razpredelnico, da rečete, da vidite, da do dva petnajst, nula vse skozi, nobenega, sodelovanja, naenkrat pa taki visoki stolpci in poraba denarja pol milijona evrov za, vprašanje kaj. Učinkov ne poznamo in jih tudi ne vidimo, vsaj jaz jih ne poznam in ne vidim, to pa še posebej zato, ker, ko se pogovarjam z direktorji, je pa tudi, strokovnimi, delavci delavci iz centrov za socialno delo, me opozarjajo, da so stvari še vedno, zelo napete, da je vedno izjemno težko delati, da imajo še bistveno preveč tega, dela, bom rekel, tega, administrativnega dela, čeprav je gospa ministrica danes povedala, da pač neke stvari grejo v pravo smer, hvala bogu, in da se praktično nimado nimajo časa ukvarjati z ljudmi. To je tisto, kar se ne bi smelo zgoditi. Ta sistem, ta zgodba je bila narejena ravno zato, da se bodo ti strokovni delavci posvetili ljudem. To mora biti njihova primarna naloga in to vseskozi, jaz mislim, da ga ni tukaj v parlamentu, da to ne bi zagovarjal. Ne morejo postati mezdni delavci, ne morejo postati ljudje, ki so obremenjeni od jutra do večera, gledajo v računalnik, pa ne vedo, ali so s tega kupa postavili pravi papir na ta kup in tako dalje. In ravno to se je dogajalo v prejšnjem mandatu - nove in nove birokratske obremenitve, zaposlenih, strokovnih delavcev na centru za socialno delo, in danes mi nekdo iz, SD-ja govori, kako so oni dobro delali, kaj vse so naredili. Naj si gredo pogledat, pa naj gredo pri bogu sami enkrat med ljudi, pa naj slišijo, kaj se tam ljudje pogovarjajo, kaj se ti delavci pogovarjajo, kaj ti direktorji govorijo. Prosijo nas, lepo prosim, pomagajte, ker se ne moremo ustaviti. Ker z z z Anjo Kopač Mrak enostavno se ni dalo pogovarjati. Ona ni, če si eno besedo rekel, ki njej ni ki njej ni bilo "povšečno", takoj je bila, kontra reakcija. Ali si bil, odstavljen, ali si bil na katero drugo mesto postavljen in tako dalje in ta, da ne bom govoril, glejte, sploh in tu se govori o nekovih človekovih pravicah in tako dalje, pa je bil največji mobing, se mi zdi, ravno na Ministrstvu za socialo. Lepo vas prosim, mi danes to lahko zagovarjamo, kdo izmed vas lahko to zagovarja, povejte? Pa nima veze, čigava politika, mislim čigava po čigavi politični ka kateri pa stranki pripada človek. Tega si ne sme v tej družbi noben dovoliti, ne glede na politično pripadnost, in mene ne zanima, v, če bi bila tudi v katerikoli stranki sedaj ta gospa, bi jaz isto povedal petkrat, kot zdajle, ker se ne morem strinjati s tem, ker to, kar sem vam danes pokazal, pa o številkah, ko sem govoril, kaže na to, da je to nekaj ni v redu. In ne more se naš denar na tak način porabljati, ne moreš ti porabiti za eno agencijo, ki potem projekt ne deluje, recimo tristo štirideset tisoč evrov, pa ga v celoti izplačaš, v resnici pa projekt ne funkcionira. Ja mislim, ne razumem te logike, te logike ni. Če jaz naročim nekomu, da mi bo postavil, bom bom zbanaliziral zadevo, vhodna vrata, v hišo, bom najprej pogledal, a ta vrata so lepo, se dajo zaklepati, se da vse to narediti, potem bom pa njemu zaključek, se pravi, en del naprej, drugi del pa mu z, plačal po zaključku. In tako bi bilo normalno, tudi v teh zadevah, se pa, glejte, racionalno je treba z z denarjem ravnati, saj ga nimamo na kubike. Seveda ga imamo, torej, ga imajo nekateri, tisti, ki praznijo našo državno blagajno, tisti ga imajo, ja, in to je treba ustaviti in tu noter vmes so tudi, seveda, te povezave. Te povezave, ki so za to državo izjemno škodljive. Gre pa čisto vse na račun obubožanega naroda. Prej sem povedal, s tem denarjem samo teh tristo štirideset tisoč, če bi če bi imeli v proračunu, bi lahko razdelili bi bilo to šesto, minimalnih plač ali pa, torej, tisoč dvesto deset minimalnih plač ali pa tisoč štiristo triinpetdeset pokojnin po petsto evrov. Zamislite si, koliko bi to bilo šele, če bi to dali, subvencionirali, prehrano v otroških vrtec vrtcih, vrtcih ali pa ali pa ali pa, osnovnošolce. Kaj bi s tem lahko naredili, mi pa ga tako zapravljali in, mečemo skozi okna. In zdaj tudi danes napovedujem, javno, da bom zahtevo vseh ministrstev za zadnjo čase vodenja zadnje vlade, vse, iste podatke, kot kot jih imam danes tukaj, za to ministrstvo, da vidimo, kam je šel denar in koliko denarja se je porabilo za take, bom rekel, neproduktivne stvari in za neke povezave in tu je zagotovo v teh denarju tudi nekje skrit denar za volilno kampanjo, po moji osebni oceni, tudi SD-ja pa še marsikaterega. Morda bo kaka zadeva prišla tudi v nadaljevanju v javnost, ker zdaj počasi vidite, čujemo za Fatur, čujemo za ne vem kaj vse in vse tiste, ki se skrivajo, pa pravijo, kako so pošteni, kako so absolutno, bom rekel, ah in sploh. In jaz mislim, da bo prišla enkrat resnica na dan in tudi ta koalicija, jaz nimam nič proti, če ste se odločili voditi to državo, si želim samo to, da jo vodite v skladu s tistim, kar ste tukaj povedali, ko ste, stopali v državni zbor. Mi poslanci pa tudi, torej ministri in vsi tisti, ki so morali podpisati pač določene zadeve, in da naj delajo za narod, za ljudi. Zato so bili tukaj, za to so izvoljeni. In ta odgovornost je odgovornost nas vseh, ki sedimo tukaj, ne glede na to, kdo je v poziciji ali koaliciji. Ampak ve se pa, kdo je odgovorna oseba, tista pa mora odgovarjati za svoja dejanja in zato je Anja Kopač Mrak danes tista, ki bo morala prevzeti odgovornost za to, kar se je dogajalo, za to, da šest mesecev ljudje niso dobili odločb, in tako dalje in tako dalje, da ne bom govoril. Da danes Krpan praktično, sem zdajle slišal, da bi naj funkcioniral, čeprav po mojih informacijah, ne drži to čisto točno tako, ker ni kompatibilen s s s s programom CSD-jev, da imajo, in ljudje, če boste vprašali direktorja in tako naprej, vam bodo povedali, da imajo zastarele računalnike, da je tehnologija, tudi ostala, tehnika zastarela, in tako dalje da je to izjemno težko zdaj speljati, ker pač nimajo dovolj kvalitetno pripravljene, temu se reče podlage, in to ministrica zelo dobro ve. Jaz vem, da ve. Res pa je, pač rešuje to, kar se da v danih okoliščinah, ampak to bi moralo biti vse prej urejeno, preden je začel ta progam, prišel v tisto fazo, ko mu lahko rečemo, da vstopi v življenje. Vse to bi moralo biti narejeno. Potem bi rekli, da je bil, da je bilo delo, izpeljano tako, kot se to spodobi, zakonito in dano. Potem bi lahko rekli: "Aha, gospa Anja Kopač Mrak, čestitke, izpeljali ste vašo zadevo vrhunsko, ne pa samo piarovsko pa zato, da bi pač na volitvah lahko, pridobili neko število glasov." To, kar je gospod tam zadaj, kar zdajle mislim, da mu je slabo, govoril, da temu ni tako, pa je temu tako. On še je po mojem premlad, še bo treba par mandatov sedeti v državnem zboru, da bo vedel, kaj je politika. Hvala lepa.